borist hefur tilkynning frá öðrum varamanni sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi birni ingimarssyni bæjarstjóra á fljótsdalshéraði dagsett þrítugasta júlí síðastliðnum þess efnis að hann segi af sér sem varaþingmaður fyrir flokkinn